Glede na moje pogovore z raznimi sodniki, tožilci, odvetniki, lahko povem, da o gospodu Đorđeviću nimajo lepih besed. Niti kot strokovnjaka niti kot človeka ga ne cenijo. Ampak jaz se v to ne bom spuščal. Jaz bom šel na mojo osebno izkušnjo, ko me je gospod Đorđević na šoli, ko sem posredoval zaradi otrok, mi je na pred vsemi grozil: "Se bova že videla na sodišču, ti pravičnik, mi boš že še prišel v roke." Mislim, da takšen človek težko da je, težko da je lahko na tako visokem položaju, kajti takrat je pokazal, da ne zna presoditi položaja, ne zna trezno razmišljati, ne zna razmišljati z mirno, z z s trezno glavo, bi rekel, ampak izbruhne v ene take čudne, čudne, ne bom rekel, kakšne variante, kajti te variante po mojem mnenju sodijo že v kakšne medicinske knjige. Skratka, v poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke tega gospoda ne bomo podprli. Ne bomo ga podprli tudi zaradi tega, ker ne želimo, da bi krnil ugled sodne veje oblasti. In tudi tožilske veje oblasti. Konec koncev ta oblast je nima takšne velike teže in ne uživa spoštovanja med ljudmi, kar je logično. S tem, če bi bil ta gospod izvoljen, bo to spoštovanje padlo še precej nižje. V Slovenski nacionalni stranki, še enkrat, ga ne bomo podprli. Hvala, ...